În țările membre, cetățenii nu au informațiile corecte despre ceea ce se întâmplă aici și, de foarte multe ori, vina vine spre Uniunea Europeană, nu spre administrațiile naționale sau spre parlamentele naționale. Cum credeți dumneavoastră că am putea să îi informăm mai bine pe cetățenii din țările noastre legat de responsabilitatea la nivel european, la nivel național, la nivel local?

Este o confuzie legată de subsidiaritate și cred că sunt greșeli și din partea instituțiilor europene în acest sens.